Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che è capitato al Rana Plaza è un dramma largamente prevedibile e che succede nell'indifferenza di gran parte dei paesi ricchi, che conoscono l'esistenza di questa condizione che è quella di chi produce avendo come obiettivo soltanto il contenimento dei costi senza guardare alle condizioni che riguardano i diritti delle persone che sono impegnate in quell'attività. I diritti del lavoro sono fondamentali in qualunque parte del mondo, ma noi abbiamo una responsabilità grave e per questa ragione dobbiamo agire rapidamente e non possiamo sopportare ancora condizioni di questa natura. Abbiamo gli strumenti per agire, basta inserire nei trattati commerciali una clausola che vincoli i paesi e le aziende che operano in questi paesi a rispettare le condizioni elementari che riguardano le persone impegnate nel lavoro. Basta promuovere sanzioni verso le imprese europee che non rispettano le direttive dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Noi non siamo una parte distinta dal resto dal mondo, siamo gli utilizzatori principali e per questa ragione abbiamo anche un dovere morale maggiore di tutti gli altri.